Woran liegt es, dass es weiterhin keine unabhängige europäische Agentur gibt, und woran liegt es, dass die Marktmacht der großen Drei nicht, wie so viele gefordert haben, von 80 auf 25 des zu begutachtenden Volumens reduziert worden ist?